herra forseti það má vel fallast á að þetta frumvarp boði viss tímamót í sögu utanríkismála eða öryggismála á íslandi og það hafa sannanlega ekki verið til í löggjöf landsins áður sambærileg lög hvort það eru svo að öllu leyti ákvæði tímamót og fagnaðarefni að hér séu sett

í þó nokkru samhengi við þær breytingar utanríkispólitísku og sumpart heimssögulegu breytingar sem það í raun og veru tengist þeim miklu breytingum sem orðið hafa í heimsmálunum að þessu leyti frá

það er að sjálfsögðu ekki eftirsjá að því tímabili sem við sum hver hér ólumst upp á og tókum út okkar fyrsta þroska munandi þessa heimsmynd hættan á tortímingarstyrjöld grúfði þá yfir þótt því sé vissulega ekki svo vel farið að hún sé úr sögunni enn því að kjarnorkuvopnin eru að mestu leyti enn á sínum stað því miður þrátt fyrir samninga um að þeim skuli útrýmt

til að leysa heiminn úr viðjum vígbúnaðarbrjálæðisins sem þá einkenndi hann þá verður að segjast eins og er að það eru þó nokkur vonbrigði það komst á koppinn nýtt fyrirkomulag þar sem eitt stórveldi í staðinn fyrir tvö réði í raun og veru lögum og lofum og hefur algera hernaðarlega og að verulegu leyti efnahagslega yfirburði enda hefur það ekki látið á sér standa að menn hafi á þeim bænum í bandaríkjum norður ameríku meira og minna talið að þeir gætu gert það sem þeim sýndist í heiminum og þyrftu hvorki að spyrja kóng né prest að því hvernig þeir færu með sinn hernaðarlega eða efnahagslega styrk

bandaríkjunum væru allir vegir færir og þeir mundu í raun og veru ráða heiminum einir að þessu leyti gömlu evrópsku stórveldin voru mörg hver komin nokkuð að fótum fram að minnsta kosti í hernaðarlegum skilningi og jafnvel í skilningi hnattrænna pólitískra áhrifa og þó að ríki væru að koma undir sig fótunum í asíu sem nokkuð mátti sín í þessum efnum þá skyggðu þau lítið á ægivald bandaríkjanna á þessu sviði en heimurinn er fljótur að breytast líka og það á ýmsa vegu og auðvitað urðu bandaríkin fyrir miklu áfalli og það má segja heimurinn allur ellefta september tvö þúsund og eitt þegar þessu mesta herveldi heimsins tókst ekki þrátt fyrir allan sinn búnað alla sína fjármuni og allan sinn styrk að verja sig fyrir fólskulegri hryðjuverkaárás áfallið var mikið pólitískt og sálrænt fyrir stórveldið bandaríkin og það er athyglisvert að rifja upp fyrstu viðbrögð bandaríkjamanna og andrúmsloftið í heiminum fyrstu tvær þrjár vikurnar eftir árásirnar á tvíburaturnana þar sem flest benti til þess að bandaríkin ætluðu að breyta verulega um samskiptamáta og leita heimssamstöðu um aðgerðir til að tryggja öryggi í heiminum og verjast hlutum af því tagi sem þau höfðu þá sjálf orðið fyrir því miður entist það ekki lengi og harðlínuöflin náðu fljótt undirtökunum og í hönd fór stríð þeirra gegn hryðjuverkum og skilyrðislaus krafa um hlýðni undir kjörorðunum annaðhvort eruð þið með okkur eða þið eruð á móti okkur í framhaldinu var sprengjum látið rigna yfir afganistan eins og við munum og síðan ráðist inn í írak tvö þúsund og þrjú á upplognum

og gríðarlega aukin upplýsingasöfnun um almenna borgara það þrengir að friðhelgi og ferðafrelsi manna þetta er kannski ramminn virðulegi forseti svo aðeins sé farið yfir hann sem tengist brotthvarfi hersins á miðnesheiði hann er að sjálfsögðu í nánum tengslum við það að kalda stríðinu lauk og herveldi og sérstaklega bandaríkin endurmátu

og sáu ekki lengur tilgang í því að reka gamaldagsherstöð upp á íslandi áherslan færðist yfir á hreyfanlegan liðsafla sem hægt væri að beita með skömmum fyrirvara hvar sem væri í heiminum þessa endurskoðun sína og þennan skilning fóru bandarískir ráðamenn að ræða við íslensk stjórnvöld upp úr nítján hundruð níutíu engu að síður var það nú svo eins undarlegt og fráleitt sem það virðist vera að það virtist eftir sem áður koma íslenskum stjórnvöldum í opna skjöldu þegar tilkynnt var um það á útmánuðum tvö þúsund og sex að herinn væri á förum viðbrögðin urðu satt best að segja vandræðaleg og handahófskennt hvernig til tókst í framhaldinu það er til marks um þetta fullkomna meðvitundarleysi

ráðið höfðu fyrir málum árin þarna á undan að það virtist koma mönnum í opna skjöldu að íslendingar áttu ekki einu sinni tæki og tól og búnað til að reka sinn langmikilvægasta flugvöll og voru í raun upp á náð og miskunn ameríkumanna komnir með það að þeir fengju að yfirtaka frá þeim búnaðinn og reka flugvöllinn áfram

það og ég orða það svo að ríkisstjórn sjálfstæðisflokks og framsóknarflokks var svo brugðið á haustmánuðum tvö þúsund og sex að hún lofaði vönduðu þverpólitísku samstarfi um framhaldið og að allir flokkar mundu koma sameiginlega að því að móta viðbrögðin í framhaldinu og leggja nýjar áherslur hvað varðaði öryggis og utanríkispólitík landsins efndir á þessum loforðum hafa látið mjög á sér standa þær voru með öllu sviknar í tíð fyrri ríkisstjórnar og slíkt þverpólitískt samstarf komst aldrei á var ekki einu sinni reynt ekki tilburðir uppi til þess þó að sambærilegt ákvæði rataði inn í stjórnarsáttmála núverandi ríkisstjórnar bólaði ekkert á efndum þess fyrr en í gærmorgun að okkur barst bréf formönnum stjórnmálaflokkanna um að þetta yrði efnt með þeim hætti að það yrði boðað til fundar tvisvar á ári með formönnum stjórnmálaflokka í landinu og með fullri virðingu fyrir okkur sem embætti skipum í dag þá er það nú ansi útþynnt og minna en ég hafði búist við og lagði skilning í að yrði þegar talað var um sameiginlegan öryggismálavettvang maður sá fyrir sér fast reglubundið samráð í formi nefndar jafnvel vettvang þar sem starfsmenn og fagþekking byggðist upp í anda þess kannski að einhverju leyti sem öryggismálanefnd starfaði á sínum tíma á áttunda og níunda áratug síðustu aldar hygg ég vera og gaf út rit og safnaði ýmsum upplýsingum og hafði á að skipa aðstoð eða starfsmanni þannig að að því var þó nokkurt gagn það má segja að þetta hafi verið síðasta eiginlega viðleitnin til þess að eiga eitthvert þverpólitískt samráð um öryggismál og reyna að byggja einhverjar örlitlar brýr milli manna og flokka þrátt fyrir hin hörðu átök sem einkenndu þó oftast umræður um þá hluti á kaldastríðstímanum það er undarlegt að á tímum þar sem aðstæður hefðu væntanlega verið miklum mun auðveldari fyrir slíkt samráð eftir að kalda stríðinu lauk ég tala nú ekki um nú eftir að herinn er farinn þá hefur ekkert bólað á slíku það hafa því engar innstæður reynst því miður á bak við vilja og fyrirheit um að reyna eitthvað að vinna þessa hluti sameiginlega skoða fleti og sætta þjóðina sem hefur eins og kunnugt er lengi mest allan lýðveldistímann verið mjög klofin í afstöðu sinni til þessara mála auðvitað voru það tilteknir gjörningar sem klufu hana í herðar niður það er koma erlends hers og þegar okkur var troðið inn í erlent hernaðarbandalag um utanríkispólitík landsins fram að því var mjög góð samstaða um hlutleysisstefnuna og á tímum sjálfstæðisbaráttunnar og fram yfir stofnun lýðveldisins var mjög góð samstaða um íslensk utanríkismál það var áfram mjög góð samstaða um íslensk utanríkismál þegar ísland til dæmis neitaði því að lýsa stríði á hendur þjóðverjum til þess að geta gerst stofnaðili að sameinuðu þjóðunum af því að það væri brot á hlutleysisstefnu þjóðarinnar þessi samstaða var rofin með tilteknum pólitískum gjörningum eða valdbeitingu liggur mér við að kalla það því að þjóðin var ekki spurð fyrst og fremst nítján hundruð fjörutíu og níu og nítján hundruð fimmtíu og eitt hið sögulega tækifæri sem skapast hefur á síðastliðnum átján árum eða núna síðastliðið eitt og hálft ár hefur ekki verið nýtt til að reyna að græða þessi sár og sameina þjóðina á nýjan leik það sem ég gagnrýni sérstaklega er að á undanförnum þremur missirum eða svo hefur þvert á þessar yfirlýsingar og loforð um þverpólitískt samráð og þvert á tal um nauðsyn þess að skilgreina upp á nýtt stöðu íslands meta hættur og öryggisþarfir og leggja þannig grunn að nýrri stefnu hafa málin verið sett í farveg og hinar pólitísku ákvarðanir teknar og það má segja að það verði að nokkru leyti endanlegt ef alþingi afgreiðir þessi lög svo á að fara að skoða hættuna nefnd er nýfarin að starfa að því

í þessum efnum það væri fróðlegt ef hæstvirtur utanríkisráðherra og formaður samfylkingarinnar útskýrði fyrir okkur af hverju þetta þarf að vera svona vegna þess að á síðasta kjörtímabili talaði samfylkingin alveg endalaust um þetta að það sem byrja ætti á að gera væri að meta hættuna skilgreina varnarþarfirnar og gagnrýndi að slíkt skyldi ekki hafa verið gert réttilega út af fyrir sig en af hverju er þá farið öfugt í hlutina núna af hverju er fyrst ákveðið að hafa þetta svona

sem áður má alveg kalla ameríkaníseringu hafi komið nato og hervæðing og hún birtist í þessu frumvarpi með margvíslegum hætti það var til dæmis þannig að allt fram á haust tvö þúsund og sjö lá ekki ljóst fyrir hvort radarstöðvarnar yrðu reknar áfram það var svo einstaklega neyðarlegt að það var fyrsta ágúst tvö þúsund og sjö sem starfshópur tók til starfa til að undirbúa yfirtöku íslendinga á rekstri radarstöðvanna en hvenær fór yfirtakan fram fimmtánda ágúst starfshópurinn hafði tvær vikur til að starfa svona var undirbúningurinn vandaður og þetta allt saman tímanlega og vel úr garði gert menn gátu í raun og veru engin sérstök rök fært fram fyrir því að það þyrfti að reka að minnsta kosti hernaðarlega hluta ratsjárkerfisins og gera ekki enn hvert sækja menn réttlætinguna nato vill það menn komu heim frá brussel alveg ljómandi af gleði og sögðu nato vill að við rekum ratsjárstöðvarnar áfram og auðvitað gerum við það nato vill það það var aldrei skoðað til dæmis með hvaða lágmarkskostnað við gætum sloppið ef við rækjum bara radarstöðvarnar vegna borgaralegs flug það er þær stöðvar sem taka á móti merkjasendingum frá borgaralegu flugi og lokuðum skoðað auðvitað er þetta hervæðing þetta er lagasetning um hernaðarumsvif þetta er endanleg nato væðing íslenskra utanríkis og öryggismála og hún birtist meðal annars í því að nú bólar hvergi á þeim fyrirvörum sem íslendingar settu þegar gengið var í nato á sínum tíma og hafa sennilega aldrei verið formlega felldir úr gildi með ákvörðunum hér á alþingi eða yfirlýsingum stjórnvalda á síðustu árum hefur íslandi verið troðið inn í þá þætti nato starfseminnar sem við tókum ekki þátt í lengst framan af og um áratugaskeið þannig var það til dæmis að ísland tók ekki þátt í hermálasamstarfinu að sjálfsögðu ekki í kjarnorkunefnd nato við borguðum ekki í mannvirkjasjóðinn og vorum á marga fleiri vegu mjög passífir þátttakendur í bandalaginu nú er þessu öllu breytt og núverandi hæstvirtum utanríkisráðherra og flokkur hans virðist leggja sérstakan metnað í að auka umsvif okkar og þátttöku í nato á öllum

það er nato sem hóf loftárásir á júgóslavíu það er nato sem hefur það beinlínis í stefnu sinni að beita sér og standa fyrir aðgerðum í fjarlægum heimsálfum ef svo ber undir gjarnan þar sem bandaríkjamenn hafa áður tekið til hendinni ef svo má að orði komast nato er því að sumu leyti að verða að einhvers konar hreinsunardeild eftir bandaríkjamenn þar sem þeir hafa farið um heiminn með sínu geðslega ráðslagi þeir eru eins og kunnugt er mjög duglegir við að láta sprengjum rigna úr lofti ofan á vanþróaðar þjóðir hæstvirts utanríkisráðherra sagði hér í dag að afganistan væri fimmta fátækasta ríki í heimi ekki rengi ég það en það er þá aldeilis ríkið til að sprengja enn aftar í þróunarsöguna en það var þó fyrir það er einmitt það sem hefur verið gert eitt þróaðasta ríki miðausturlanda sem var írak var sprengt aftur á steinaldarstig innviðir samfélagsins eyðilagðir og svo eru menn hissa á að menn séu ekki velkomnir alveg standandi hissa að þeim sé ekki tekið fagnandi hvort heldur sem er í afganistan eða írak ég vil gera hér að umtalsefni kostnaðinn við þetta ég verð að segja eins og er að ég undrast það að sjálfstæðismenn sem þykjast stundum hafa vit á peningum sem þeir hafa auðvitað ekki enda eru þeir að drekkja þjóðinni í skuldum hafa það þó uppi hafa það í munninum að þeir vilji ekki þenja ríkisbáknið út báknið burt var einhvern tímann sagt hvað er að gerast hérna er báknið að fara burt nei hér er sko verið að búa til nýtt bákn upp á milljarða króna í bandaríkjunum eru frjálshyggjumenn svo miklir alvörufrjálshyggjumenn að þeir eru á móti hernaðarumsvifum þeir segja þetta er ríkisbúskapur þetta er útþensla ríkisins það eru svo ægilegir skattpeningar sem fara í þetta pentagon að við viljum þetta ekki en hvar eru sjálfstæðismenn hér þeir láta samfylkinguna leiða sig í þennan útþensluleiðangur báknsins nú þegar eru eins og hálft milljarðar inni á fjárlögum ég ætla að gerast sá spámaður að haldi sem horfir verði það orðnir þrjú og hálft til fimm milljarðar áður en við lítum við og tvö til þrjú prósent af þjóðartekjum farin í þessa vitleysu auðvitað er þetta ekkert annað en vitleysa og óþarfi það sést best á því að allt þetta brölt

koma og verja okkur þetta er bara til að leika sér á meðan allt leikur í lyndi á meðan það er friður hvernig gengur að selja mönnum þetta ég spái því að þegar það rennur upp fyrir þjóðinni að ráðamenn hennar sem geta nú orðið ekki ferðast nema í einkaþotum ætli að fara svona með skattfé á sama tíma og ekki er hægt að standa almennilega að geðheilbrigðisþjónustu í landinu fari að hitna í kolunum við munum ekki láta okkar eftir liggja að koma því á framfæri að hér er verið að bruðla með fé alveg sérstaklega vegna þess að það hefur aldrei verið lagt niður hvað af þessu er nauðsynlegt og hvað ekki það væri þó strax skárra ef menn hefðu einhverja kortlagningu á því ef þeirri vinnu sem nú er að fara af stað væri lokið og þetta væri á grundvelli þess að menn segðu að óhjákvæmilegt væri að bera af þessu einhvern kostnað í plagginu stendur að vegna þess að ísland hafi ekki her verði það að eiga samstarf við aðrar þjóðir um varnir sínar og láta aðrar þjóðir halda hér uppi hervörnum hvenær var það sannað gera allar þjóðir það nei það er vaxandi fjöldi ríkja sem hefur ekki her og byggir öryggisgæslu til dæmis upp með öflugri lögreglu þannig er það með ríki í mið ameríku og fleiri kostaríka og panama hafa bæði lagt niður sinn her og hefur gengið einna best af öllum þeim ríkjum að tryggja frið og stöðugleika álandseyjar hafa verið afvopnað svæði í hundrað fimmtíu ár og reynst það alveg prýðilega hafa um það griðarsamninga við nágranna sína að þeir muni aldrei leyfa neina nýtingu landsins né neina uppbyggingu þar sem geti nýst til hernaðar og eru í staðinn látnir í friði það væri kannski athugunarefni að velta þessu fyrir sér og það væri mikið ódýrara háttvirtur þingmaður bjarni benediktsson ef við gætum leyst málin á þann hátt án slíkra útgjalda ef það kæmi nú í ljós að við gætum rekið borgaralegt ratsjárkerfi til flugleiðsagnar fyrir kannski einn fimmti af þeim kostnaði ættum að byrja á að nota peningana í þegar ástandið er nú þannig að almenna löggæslan er að drabbast niður að það er til háborinnar skammar einn bíll á vakt í árnessýslu það kemur lögregla til grindavíkur með höppum og glöppum og ævinlega er komið sms á línuna löngu áður en hún kemur þangað það sem þarf að fara í felur hefur nógan tíma til þess þannig er ástandið það er engin grenndargæsla en það eru peningar í þetta rugl eða björgunarsveitirnar mætti ekki búa betur að þeim efla almannavarnir nei ætli það sé ekki þannig að hún katla gamla sé meiri ógn við öryggi okkar en þessar bábiljur að það þurfi að fara að taka milljarðaútgjöld inn á fjárlögin vegna ímyndaðrar mögulegrar árásar utan frá á ísland hver á að ráðast á okkur er hægt að fá það uppgefið eru það rússarnir sem forsætisráðherra var að skamma í framhjáhlaupi í búkarest sem eiga fyrir bensíni á vélarnar í tvær þrjár ferðir á ári ekki er ástæða til að hafa mörg orð af okkar hálfu um efni frumvarpsins og einstakar greinar þess einfaldlega vegna þess að við erum andvígir frumvarpinu bæði vegna þess sem í því er og þó sérstaklega þeirri starfsemi sem það er rammi um við sjáum ekki ástæðu til að setja lög um stóraukin hernaðarútgjöld hervæðingu og nato væðingu íslenskra utanríkis og öryggismála ég hlýt þó að nefna það hér að frumvarpið sjálft er illa samið eins og reyndar kom fram aftur og aftur í framsöguræðu formanns utanríkismálanefndar meiri hlutinn sat þar yfir því að reyna að koma í það einhverju viti og ég lagði svo sem mitt af mörkum í þeim efnum benti á ýmsar mótsagnir í því sem ég viðurkenni fúslega að meiri hluti háttvirtrar utanríkismálanefndar er að glíma við að laga en tekst þó kannski ekki mjög vel til enda ekki auðvelt einn megintilgangur frumvarpsins sá að draga skýr mörk á milli hernaðarlegra og borgaralegra verkefna lendir til dæmis í svo grenjandi mótsögn í næstu greinum frumvarpsins að það hálfa væri nóg ríkislögreglustjóri bendir á þetta leggur til að höfð sé mjög ströng og hörð skilgreining að það séu bara hernaðarlegar ógnir sem varnarmálastofnun og utanríkisráðuneytið taki til en það tekst nú ekki aldeilis það er eiginlega dásamlegast að lesa það upp þegar utanríkisráðuneytið reyndi að svara umsögn ríkislögreglustjóra og ætlaði að útlista það fyrir okkur hvernig þessi hreini aðskilnaður væri það var þannig orðað varðandi varnarmálastofnun með leyfi forseta

samkvæmt framansögðu borgaraleg stofnun sem mun að meginstefnu til sinna varnartengdum verkefnum sem teljast ekki borgaraleg í eðli sínu hin borgaralega stofnun sinnir að meginstofni til varnarverkefnum sem teljast ekki borgaraleg í eðli sínu ég óska höfundum textans til hamingju þeir eru kannski í hliðarsölum hér einhvers staðar auðvitað er veruleg skörun í báðar áttir frá varnarmálastofnun inn í borgaralega starfsemi og frá ríkislögreglustjóra og sumpart landhelgisgæslunni í hina áttina því miður hefur verið í gangi viðleitni til að þvæla þessum hlutum saman á undanförnum árum og það hef ég margoft gagnrýnt annað meginmarkmið frumvarpsins átti samkvæmt fyrstu grein að vera að greina á milli stefnumótunar og framkvæmdaatriða það tókst ekki glæsilegar en svo að það sem sagt var í fyrstu grein var brotið í þriðju greinar því þar stendur að utanríkisráðherra móti stefnu um framkvæmd átti ekki að greina á milli stefnumótunar og framkvæmdar jú en samt á utanríkisráðherra að gera hvort tveggja í einum graut meiri hlutinn leggur skiljanlega til að þessu sé breytt þetta stingur í augu og gengur ekki en dugar þó skammt ég get nefnt annað dæmi þar sem frumvarpið er með ólíkindum

það er þegar talað er um gistiríki eða gistiríkisstuðning og munum aðskilnaðinn á milli borgaralegrar og hernaðarlegrar starfsemi hvað segir þar herra forseti gistiríkisstuðningur aðstoð borgaralegs og hernaðarlegs eðlis er bæði borgaralegt og hernaðarlegt nei í sjöundu greinar fimmta tl er framkvæmd gistiríkisstuðnings íslensk stjórnvalda talin með verkefnum varnarmálastofnunar hér rekur sig hvað á annars horn þetta er alls ekki svona

að vera áfram frumvarpið er þarna út úr öllu korti og það er margt fleira mjög athugunarvert og í raun ámælisvert ég ætla að nefna að lokum upplýsingamiðlunina það er mjög mikið umhugsunarefni að varnarmálastofnun virðist ekki einungis eiga að taka á móti heldur greina leyniupplýsingar frá nato utanríkisráðuneytið er líka farið að taka á móti slíkum upplýsingum í sérstöku leyniherbergi í kjallaranum en í tuttugasta og þriðju grein segir um úrvinnslu og miðlun upplýsinga með leyfi forseta varnarmálastofnun annast úrvinnslu upplýsinga úr upplýsingakerfum atlantshafsbandalagsins og erlendra samstarfsaðila sem stofnunin hefur aðgang að stofnunin skal leitast við að skilgreina hættur sem kunna að steðja að íslensku yfirráðasvæði og íslenskum ríkisborgurum hvert er varnarmálastofnun komin þarna ég held að ríkislögreglustjóra hafi yfirsést þetta og áfram segir með leyfi forseta meðal annars vegna hernaðarumsvifa eða sambærilegs alvarlegs hættuástands þarna er verið að taka inn lagagrein sem í raun og veru ef hún er þannig túlkuð heimilar varnarmálastofnun að verða að nýrri leyniþjónustu og öryggisþjónustu hersins það er þannig og hún á meira að segja að skilgreina hættur sem kunna að steðja ekki bara að íslensku yfirráðasvæði heldur að íslenskum ríkisborgurum eitt af því sem síðan hefur verið gefið í skyn er að frumvarpið eigi að tryggja lýðræðislegt eftirlit með varnartengdri starfsemi hvar er það verður sett opinber stjórn yfir varnarmálastofnun verður þar eftirlitsnefnd er einhver eftirlitsnefnd er varnarmálanefnd sett á fót nei ekkert slíkt er gert vísað er í það eins og venjulega að þetta eigi að leysa í gegnum utanríkismálanefnd það fer nú að verða handleggur að sitja í utanríkismálanefnd herra forseti alltaf er vísað í hana þegar menn þurfa að verja sig fyrir einhverju svona hún á að stórauka umsvif sín á sviði evrópumála hún á að fara að taka þróunaraðstoðarmál upp á sína arma í miklu ríkar mæli en verið hefur og svo á hún að hafa eftirlit með öllum sköpuðum hlutum en auðvitað er það ekki þannig enda er nákvæmlega sami leyndarumbúnaðurinn utan um þetta og alltaf hefur verið ég spái því því miður og tala af langri reynslu að utanríkismálanefnd muni þurfa að draga allar upplýsingar með töngum út úr utanríkisráðuneytinu og þessu batteríi ef það verður illu heilli sett á